frú forseti það er oftast gaman að sitja úti í sal og hlusta á háttvirtan þingmann steingrím j sigfússon tala af innlifun og sannfæringu fyrir skoðun sinni hér kom háttvirtur þingmaður og gerði mikið grín að okkur sem viljum skilgreina samningsmarkmið í þeim tilgangi að fara í viðræður við evrópusambandið um hugsanlega aðild íslands að því góða sambandi

hygginna manna siður að vilja vita hvert maður ætlar áður en maður leggur af stað í ferðalag ég var ekki á þingi þegar umræðan stóð sem hæst um e e s samninginn og hvernig sá samningur liti út fyrir okkur íslendinga ég man þó til þess verandi bara tittur úti í bæ að háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon talaði ákaflega hart á móti þeim samningi og taldi honum allt til foráttu með svipuðum rökum og mér finnst hann vera að gera hér varðandi evrópusambandið því langaði mig að spyrja háttvirtan þingmann hvort sú skoðun sem hann var á á þeim tala varðandi e e s samninginn hvort hann álíti enn þá að hún hafi verið rétt hvort hann telji enn þá að e e s samningurinn sé okkur til bölvunar og vandræða eða hvort háttvirtur þingmaður er kominn á sömu skoðun og ég held flestallir landsmenn að það hafi verið gæfuspor að ganga þá leið að verða aðilar að evrópska efnahagssvæðinu og það hafi verið mikil sprauta inn í íslenskt efnahagslíf að gera svo og kannski að háttvirtur þingmaður gæti lýst fyrir okkur hvernig hann héldi að ástandið væri hér ef samþykkt hefði verið að